frú forseti ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir andsvarið þetta er bara viðfangsefni sem ég tel mjög mikilvægt að við sinnum á næstunni ég bý að sjálfsögðu ekki yfir neinni patentlausn í þessu efni og er ekki viss um að er séu endilega til vafalaust væri búi að finna þær upp ef svo væri en ég tel að svona almennt séð sé mikilvægt að styrkja kennslu í norrænum málum innan allra norðurlandanna líka hér á landi þá ekki endilega bara dönsku heldur líka í öðrum tungumálum að það þurfi að koma inn í dönskukennsluna að menn fái smá innsýn í bæði norsku og sænsku ég vi líka nefna fjölmiðlunina það skiptir máli hvernig fjölmiðlun er háttað og upplýsingamiðlun frá hinum norðurlöndunum það hefur líka verið til umfjöllunar meðal annars á vettvangi menningarmálanefndar norðurlandaráðs það er spurningin um að nýta sjónvarp í ríkari mæli fyrir efni frá hinum norðurlöndunum sem er á því tungumáli

að dönsk börn eða norsk börn þurfi ekki endilega að horfa á línu langsokk dubbaða eða geti jafnvel hlustað á hana á frummálinu en jafnvel með textun á því máli líka þannig að maður fái þjálfun í að hlusta og lesa hin málin þetta getur líka átt við hér á landi auðvitað hafa menn verið að ræða um nánara samstarf á milli norrænu ríkissjónvarpanna varðandi efni og anna slíkt nú veit ég ekki hvað menn vilja hafa mikla miðstýringu í því efni

viljayfirlýsingu á milli landanna um að reyna að auka þann þátt í efni sem kemur frá